Je ne reviens pas sur ses mérites, ni son bon fonctionnement et tout ce qu'il va permettre de faire, ce qui a été développé par mes collègues. Je voulais simplement dire que c'est un fonds et que, comme fonds, le plus important c'est sa dotation budgétaire et, moi, je suis inquiet. Je suis inquiet, d'abord parce que cette dotation ne sera réellement fixée que dans le cadre financier pluriannuel, c'est à dire qu'elle sera fixée à terme, mais pas maintenant. Ensuite, il y a une menace on en a parlé sur les fonds de la cohésion et, effectivement, ce serait probablement au détriment des pays de la cohésion si ce fonds, ce transfert était minoré. Je regrette que l'on n'ait pas accepté ma proposition de transfert des 20 milliards du FEDER car on voit qu'il y a une énorme distorsion entre les besoins, 500 milliards, et les fonds à disposition. Compte tenu à la fois des nécessités et des mérites, l'insuffisance du fonds est quand même un problème qui est relativement préoccupant. Il faut insister sur la qualité de sa gestion centralisée.